Madame la Présidente, chers collègues, l'immense potentiel de la mer est un facteur décisif de la compétitivité de l'Union européenne, notamment dans les domaines du développement durable, de la sécurité maritime et terrestre et de l'approvisionnement énergétique et alimentaire, qui sont aussi des objectifs de la stratégie Europe 2020. On associe des secteurs nouveaux et innovants aux secteurs maritimes traditionnels que sont la pêche et le transport maritime. Ces nouveaux secteurs sont, par exemple, la création de parcs éoliens offshore les investissements dans les technologies liées à l'énergie de la houle, l'aquaculture marine et ce qu'on désigne par blue technology Nous pouvons donc dire que la politique maritime intégrée est considérée comme une priorité essentielle de la croissance durable de l'Union européenne. La politique maritime intégrée favorise les synergies entre toutes les politiques de l'Union européenne relatives aux océans, aux mers et donc au littoral européen. Cette politique doit se traduire par le renforcement d'une action articulée entre les différents domaines de la PMI et un meilleur rapport coût efficacité des investissements dans le domaine maritime. C'est la raison pour laquelle la PMI doit être correctement prise en charge financièrement et mise en œuvre rapidement pour garantir une croissance intelligente, durable et inclusive. Sur ce rapport de la politique maritime intégrée, notre rapporteure Maria Patrão Neves, qui ne peut pas être là aujourd'hui, a eu le plaisir de travailler avec notre collègue Georgios Koumoutsakos, qui s'est exprimé tout à l'heure. Je les remercie l'un et l'autre, ils ont fait un excellent travail. Ils se sont appuyés sur des projets pilotes et des actions préparatoires liées à la PMI qui se sont terminés fin 2010. Il est important d'assurer la poursuite du financement de ces actions jusqu'en 2013. À partir de 2013, la PMI devra s'appuyer sur un instrument financier spécifique le FEAMP.